um lífeyrissjóðina í landinu og erlendar fjárfestingar þeirra og þar væri rétt að horfa sérstaklega til þess við núverandi aðstæður að flytja að minnsta kosti drjúgan hluta af þeim fjárfestingum hingað heim

stéttarfélögunum og í uppbyggingu lífeyrissjóða í landinu inna hann álits á yfirlýsingu formanns starfsgreinasambandsins og hvort hann sé sama sinnis og hvort hann hafi á sínum vettvangi beitt sér fyrir því að þær stefnubreytingar verði hjá lífeyrissjóðunum við þessar aðstæður að flytja hluta sinna fjárfestinga hingað heim